Unser baltischer Nachbar unsere Vorredner haben es ja schon ausgeführt ist tatsächlich eines der ganz wenigen Länder, die die Maastricht Kriterien erfüllen, und zwar mit Bravour! Im aktuellen Umfeld können wir sicher sein, dass die Kommission, Eurostat und auch die EZB genau hingesehen haben und keine Rücksicht bei der Beurteilung der Zahlen haben walten lassen. Der Rat wird ebenfalls

Es zeugt von einem immensen Engagement, von einem unglaublichen Willen und von außerordentlichen Anstrengungen, dass Estland es geschafft hat, unter diesen Umständen tatsächlich die Beitrittskriterien zu erfüllen. Ich finde, es zeugt auch davon, dass es sie vertragsgetreu erfüllen will. Estland weiß, dass es als Mitglied der Europäischen Union auch die Verpflichtung hat, eines Tages Mitglied der Eurozone zu werden, und dass es das so schnell tun möchte, erfüllt mich persönlich mit Befriedigung. Es zeigt, dass es noch Länder gibt, die tatsächlich Zutrauen haben in dieses Gemeinschaftswerk. Zum Glück musste die estnische Regierung diesen Beschluss des Beitritts nicht dem Volk zur Abstimmung vorlegen, denn wir wissen sicherlich, dass die Bürger zum Teil sehr besorgt sind. Sie sehen, wenn sie den Medien folgen, den Euro als Weichwährung, die Eurozone als Transferunion, und sie fürchten, dass die Euro Einführung zu großen Preiserhöhungen führt. Slowenien und Deutschland sind Beispiele dafür, und in Deutschland gibt es nicht umsonst das Wortspiel vom Teuro, also dem teuren Euro. Dass das also alles nur eine gefühlte Inflation ist, wie die EZB sagt, ist sicherlich etwas untertrieben. Als Mitglied der Eurozone muss Estland auch die Probleme der Gemeinschaftswährung schultern und damit auch Mitglied des Eurozonen Rettungsschirms werden. Was für Auswirkungen das eventuell auf den Haushalt hat, wissen wir nicht. Ich würde gerne die Kommission bitten, hier für Klarheit zu sorgen. Ich wünsche Estland weiterhin eine gute Entwicklung und hoffe, dass sich seine Leistungen vor allem bezüglich Haushaltsdisziplin und Inflationsbekämpfung auch in Zukunft als nachhaltig erweisen werden.